Ich möchte gerne ein Thema hervorheben, und zwar das Thema Netzneutralität. Das Wort Netzneutralität kommt insgesamt in dem Bericht ein einziges Mal vor.

In Ihrem Bericht selbst kommt Netzneutralität überhaupt nicht vor.

Nicht nur Computer sind miteinander vernetzt, sondern in Zukunft werden sämtliche Geräte, sämtliche Artefakte miteinander vernetzt sein und miteinander kommunizieren.

Die Frage der Netzneutralität, die Frage also, dass sämtliche Daten auch wirklich gleichberechtigt werden, ist damit auch eine entscheidende Frage, was die Freiheit der Medien betrifft, was das Recht auf Informationsfreiheit betrifft und was das Recht auf Meinungsfreiheit betrifft.